Da idea de lo que digo el hecho de que haya habido 44 intervenciones las agradezco todas. Doy las gracias a todos aquellos que han apoyado el informe, a los que han apoyado mi trabajo, a los que han manifestado elocuentes silencios. Todos, en definitiva, han contribuido a enriquecer este debate. Quiero terminar, señora presidenta, con una cita literal de los servicios jurídicos de las tres instituciones para que, de una manera diáfana y clara, quede establecido que no ha habido ninguna ambigüedad